Doamnă președintă, lumea a trecut de la epoca industrială la epoca post industrială. Din ce în ce mai mult, oferta locurilor de muncă se dezvoltă în sfera serviciilor, în timp ce, în sferele clasice ale industriei sau ale agriculturii, oferta de locuri de muncă scade dramatic.

Avem nevoie de un segment puternic și dinamic care înseamnă, de fapt, viitorul nostru, viitorul Uniunii Europene. Cred cu tărie că Uniunea în ansamblu nu va putea concura cu Statele Unite sau cu China dacă nu va putea oferi tinerilor condițiile în care să își poată împlini energia și creativitatea.

Aceste elemente sunt un fundal cultural, dar și un îndemn la dezvoltarea unor patternuri specifice. Mi aș dori, în acest context, ca inițiativele privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor să fie cât mai mult legate de elementele culturii și tradiției. Acest lucru este posibil cu atât mai mult cu cât intrăm într o epocă a industriilor creative.